Spoštovani gospod minister za okolje in prostor gospod Leben, spoštovani predstavniki vlade, kolegice in kolegi. Še enkrat danes bom postavil poslansko vprašanje ministru za okolje in prostor gospodu Lebnu, in sicer v vprašanju se bom dotaknil problematike urejanja vodotokov s poudarkom na urejanju hudournikov, vzdrževanju in pa odpravljanju posledic njihovega divjanja. Kakšno je stanje na področju urejanje urejanja voda oziroma hudournikov v Sloveniji? vemo, da so, nenadne nevihte z močnimi nalivi in podivjanimi hudourniki ena večjih nevarnosti v zadnjih časih. Predvsem tudi zaradi podnebnih sprememb. in sicer kako se ministrstvo sooča s tem problemom in ali se vodijo morebitne aktivnosti v smeri, da lokalne skupnosti oziroma občine dobijo več pristojnosti pri urejanju vodotokov na svojem področju? Vemo, da, so zato koncesionarji, ki po celi državi za to skrbijo, pa kljub temu me zanima, ali morda v prihodnosti lahko pričakujemo, da bodo občine dobile več pristojnosti za urejanje, vodotokov oziroma teh hudournikov na svojem področju, ker menim, da bi lahko to delo najbolj kvalitetno tudi upravljale. še konkretno vprašanje na nekem primeru, ki ni edini v Sloveniji in mislim, da je prav, da ga, izpostavim, ker je iz mojega področja iz Zasavja oziroma iz občine, Litija. Kje se zapleta, da je območje razdejanja hudournika Loki potok v Tolstem vrhu pri Vačah oziroma med Spodnjim Hotičem in Vačami v občini Litija z dne trinajstega julija letos še vedno nedotaknjeno, še vedno je poškodovana struga in bližina vodotoka Loki potok in še vedno niso odstranjene naplavine. Direkcija za vode je sporočila, da so sredstva za sanacijo na Tolstem vrhu odobrena, pa še vedno dela niso opravljena. Dostop do nepremičnine na Tolstem vrhu številka dve je še vedno, nemogoč, torej dostop je nemogoč in razdejanje je še vedno takšno, kot je bilo trinajstega julija letos. Kdaj in na kakšen način se boste lotili odprave teh posledic, da bodo lahko lastniki dostopali do svojih nepremičnin? Že v naprej pa se vam lepo zahvaljujem za, vse odgovore na moja vprašanja in pa na vaše razmišljanje. Hvala lepa.